Ich glaube, dass es wichtig ist, gerade den Steuerbetrug im Bereich der Mehrwertsteuer massiv zu bekämpfen.

Deshalb wäre es mir ein echtes Anliegen, dass wir auch darüber nachdenken, ob es mit diesem Verfahren auch eine Möglichkeit gibt, die bestehenden Regelungen einer Entlastung zuzuführen. Ich möchte deshalb den Kommissar fragen Ist es vorgesehen, dass hier ein KMU Test in allen Mitgliedstaaten durchgeführt wird, dass die Betroffenen, die Steuerbehörden, natürlich dann auch die kleinen und mittleren Betriebe in die Lage versetzt werden, auch Verbesserungsvorschläge zu machen, wie das System transparenter wird, wie das System ehrlicher wird und wie wir hier auch die Finanzierung der kleinen und mittleren Betriebe unterstützen können, weil wir ja wissen, dass gerade die Vorsteuer grenzüberschreitend oft sehr spät refundiert wird und das zu echten Liquiditätsproblemen in den Betrieben führt und hier auch viele Kündigungen durchgeführt werden müssen und Entlassungen von Arbeitnehmern, weil durch die